Diese Diskussion hier hebt sich deutlich davon ab.

Ich kenne die Situation dieser Menschen aus eigenen Beobachtungen, ich kriege diese Bilder nicht aus dem Kopf, und ich vermisse eine Politik, die auf diese Menschen fokussiert, auf diese Bedürfnisse ausgerichtet ist. Wir brauchen dringend genügend finanzielle Mittel, nicht nur Zusagen. Wir brauchen dringend Geld für die Camps und nicht für mafiöse Staaten und Strukturen. Wir müssen dafür eintreten, dass die Kinder in den Camps Zugang zu Bildung bekommen. Das ist leider nie der Fall, und es dauert oft sehr lange. Vor allem aber braucht es Strukturen der Beteiligung und der Mitsprache, der Rechtstaatlichkeit. Nur dann wird es gelingen, gemeinsam mit den Betroffenen Perspektiven zu entwickeln, die den Einfluss der Fremdbestimmung durch kriminelle Organisationen reduzieren.